Doamna președintă, doresc să îi felicit pe domnul comisar Katainen și pe echipa sa pentru succesul acestui Fond european de investiții strategice. Fără îndoială, este un succes și el ne arată încă o dată ce înseamnă forța combinării atât a fondurilor publice, a fondurilor private, combinate și cu asistența tehnică, care a fost de mare ajutor. De asemenea, îi felicit pe cei doi raportori, care au obținut o majoritate foarte mare din partea tuturor colegilor pentru extinderea fondului. Ceea ce doresc să sugerez este importanța asistenței tehnice pentru o serie de țări care au greutăți în pregătirea proiectelor, cum este, de exemplu, și țara mea, România.